We moeten dit Europees aanpakken en zorgen dat de rest van de wereld meegaat. Samen met mensen en bedrijven moeten we dit gaan doen, maar dat kan alleen als we hun zorgen en uitdagingen ook meenemen want anders gaat dit niet lukken. Draagvlak is cruciaal. Het heeft geen zin als mensen hun rekeningen niet kunnen betalen of als we onze economie in een recessie duwen. Ik roep dan ook op om over te stappen van groen idealisme naar realisme en gezond boerenverstand. Want we leven niet in een papieren werkelijkheid. We moeten maatregelen nemen op basis van wetenschap en effectiviteit, zoals bijvoorbeeld het emissiehandelssysteem. We moeten inzetten op innovatie, want dat levert ook banen op. We moeten gebruik maken van de Europese schaalvoordelen.